frumvarpinu er lagt einfaldlega til að kjararáð ákveði öll laun

fyrstu grein laganna um kjararáð sem eru númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og átta þar stendur sem sé að kjararáð ákveði laun og starfskjör þjóðkjörinna manna og ýmissa annarra eins og menn vita en það er svo núna í lögum að annars vegar eru laun þingmanna ákveðin með kjaradómi og hins vegar er í lögum um þingfararkaup og þingfararkostnað tiltekið að greiða skuli sérstakt álag forsætisnefndarmönnum þingflokksformönnum formönnum nefnda og formönnum stjórnmálaflokka utan ríkisstjórnar þar er líka heimild til frekari greiðslna tiltekin við leggjum til að kjararáði sé falið að íhuga þetta ef ráðinu sýnist að fyrir þessu sé réttlæting en greiðslan

greiðslu tvöfalda með samþykkt þessa frumvarps væru launamál þingmanna að fullu úr þeirra höndum og það yrði þá sérstök ákvörðun

grunnlaunin séu ákveðin annars staðar ekki á alþingi eins og hér var lengi heldur í kjararáði í hliðstæðu frumvarpi sem við háttvirtur þingmaður valgerður bjarnadóttir fluttum í fyrra var lagt til að þessum sérstöku álagsgreiðslum eða hluta þeirra yrði beinlínis hætt störf alþingismanna eru þannig lögð að jöfnu hvað varðar þingfararkaup hvar og hvernig sem þau eru unnin í samræmi við það sem við teljum vera meginreglur lýðræðisskipunar rök að baki þessum álagsgreiðslum hafa verið nefnd þau að þar sé um að ræða þóknun fyrir þingstörf sem fylgi sérstakt álag í fyrra sögðum við flutningsmenn að formennska í þingnefnd og þingflokki væri vissulega ábyrgðarmikið starf og teljum það enn þá á þessu ári og annasamt en ekki yrði annað séð en að jafnframt skyldum og ábyrgð og álagi fælust einnig í slíku starfi einmitt þau áhrif og völd sem flestir alþingismenn sækjast eftir fyrir sína hönd en þó einkum skyldi maður ætla fyrir hönd kjósenda sinna og málstaðar það væri þess vegna ekkert líklegt að ásókn minnkaði í þessi tilteknu störf innan þingsins þótt álagsgreiðslunum linnti viðbrögð við þessu frumvarpi voru nokkuð misjöfn hér innan þingsins og það verður að segja þá sögu eins og hún var að sumum þótti höggvið nærri störfum sínum og jafnvel heiðri

innan dyra í nefndinni og á þinginu þó var leitað álits kjararáðs meðal annars og þaðan barst álit frá að vísu ekki kjararáði heldur frá einstökum kjararáðsmönnum þremur af fimm þar kom fram sú skoðun rannveigar sigurðardóttur vilhjálms h vilhjálmssonar og guðrúnar sem þá sátu í kjararáð og gera held ég sum enn þá eða tvö þeirra með leyfi forseta að heppilegra sé að ákvörðun um laun þingmanna sé tekin af einum aðila annaðhvort af þinginu sjálfu eða af óháðum úrskurðaraðila svo sem kjararáði ráðlegging þessara þriggja kjararáðsmanna er sú gerið þið þetta annað hvort allt sjálf allt saman eða látið okkur um það allt saman ég er sama kjararáðsmönnum að þessu leyti allsherjarnefnd óskaði líka sérstakrar umsagnar frá þingskapanefnd sem þá var að störfum og fjallaði um þingskapafrumvarp sem nú er orðið að lögum og við störfum núna eftir í áliti þingskapanefndar sem hún gaf um vorið nítjánda maí tvö þúsund og eitt kemur annars vegar fram að nefndarmenn telja að það hafi verið víðtæk samstaða meðal þingmanna um þessar álagsgreiðslur til formanna nefnda og þingflokka og það er sem sé þeirra afstaða eða þeirra skoðun að sú víðtæka samstaða sé fyrir hendi hvort það myndar svo sérstök rök fyrir því að þessu sé haldið áfram það er önnur saga en svona að það væri í höndum kjararáðs að úrskurða um laun þingmanna og ráðherra

sem viljayfirlýsingu þingskapanefndar um það að kjararáð annist þetta verk því að þingskapanefndin segir sem sé annars vegar að kjararáð eigi að sjá um launin og hins vegar að það sé skoðun þeirra að álagsgreiðslunum eigi að halda áfram og það má álykta sem svo að þingskapanefndin vilji að kjararáð annist það ég er því ekki sammála en ég er reiðubúinn til þeirrar málamiðlunar og við flutningsmenn að þetta verði sett í hendurnar á kjararáði og kjararáð sem sé sjái um þetta allt saman og það er innihald þessa frumvarps þingskapanefndin bætti því síðan við í áliti sínu að málið væri í vinnslu í nefndinni og það væri rétt að bíða þess að hún lyki störfum og þessi setning í álitinu var eitt af því sem varð meðal annars til þess að allsherjarnefnd afgreiddi ekki málið frá sér þar sem þingskapanefnd hafði ekki lokið störfum þingskapanefnd lauk síðan störfum í fyrravor og breytingartillögur nefndarinnar á þessu sviði voru reyndar kannski ekki alveg í sam við þetta álit því að kjararáði var ekki blandað í málið með neinum hætti en nefndin lagði til að þessum álagsgreiðslum yrði breytt með þeim hætti að

þingsins sagði það hér í haust í fréttaviðtali að hún teldi að þingmenn hafi kannski ekki vitað alveg af því hvað þeir voru að samþykkja því að þetta var síðasta greinin í nokkuð löngu frumvarpi þessi breyting leiddi það af sér að eins og málum er nú háttað geta þrjátíu og átta þingmenn af þeim fimmtíu og tvö sem ekki sinna ráðherra eða forsetastörfum notið álagsgreiðslna miðað við að hver þingmaður sinni þá aðeins einu álagsverðu starfi það eru tuttugu og fjögur formenn og varaformenn fastanefnda fimm formenn þingflokka sex forsætisnefndarmenn og þrjú formenn stjórnmálaflokka í stjórnarandstöðu eins og staðan er nú en miðað við þetta dæmi eru það fjórtán þingmenn sem ekki fá álagsgreiðslum þannig að breytingin er þá orðin sú að ekki er lengur um að ræða það sem sumir kalla elítu á þinginu sérstaklega launaða sérlega hálaunaða þingmenn heldur eiginlega það sem mætti á sama alþjóðamáli kalla paríu þá fjórtán aumingja hér á þinginu sem ekkert fá í sinn hlut það var þannig fyrir árið nítján hundruð níutíu og fimm að þá voru laun þingmanna jöfn eins og við flutningsmenn teljum að þau eigi að vera nema forseti fékk hærri laun sem ég tel ekki óeðlilegt í frumvarpi sem þá var flutt þá var geir haarde fyrsti flutningsmaður en það var hópur þingflokksformanna sem fluttu það frumvarp þá var gert ráð fyrir því að varaforsetar fengju fimmtán prósent álag á sín störf þessu frumvarpi var breytt í meðförum þingsins þó án mikillar umræðu hér úr ræðustóli þannig að bætt var við þingflokksformönnum og nefndarformönnum það var sem sé breyting númer tvö þriðja breytingin var svo sú árið tvö þúsund og fimm að við var bætt formönnum stjórnarandstöðuflokka sem fá fimmtíu prósent álag á sín laun fjórða breytingin er svo sú sem hér varð í vor og ekki alveg ljóst hvort þingmenn í raun og veru vissu að þeir voru að gera að bætt var við tíu prósent álagi á varaformenn og fimm prósent á þá sem gegna stöðu annars varaformanns vara varaformanns þakka þér fyrir birgitta jónsdóttir háttvirts þingmanns þá er staðan orðin þannig í launamálum þingmanna sem átti sem sé upphaflega að vera á launum nema sá sem fyrir okkur fer forseti alþingis sem er einhver æðst heiðursstaða í íslensku samfélagi að við erum í átta launaflokkum fyrst eru ráðherrarnir síðan er forseti sem er þeim nokkuð jafn svo koma formenn stjórnar þeir eru með sem sé ráðherralaun síðan koma formenn stjórnarandstöðuflokka með hundrað fimmtíu prósent laun síðan koma formenn nefnda og þingflokka með með hundrað og fimmtán prósent laun og forsætisnefndarmenn með hundrað og fimmtán prósent laun sumir þeirra eru með tvöfalt álag og eru þess vegna með hundrað þrjátíu prósent laun svo koma fyrstu varaformenn með hundrað og tíu prósent laun og næstneðstir eru aðrir varaformenn með með hundrað og fimm prósent laun síðan koma aumingjarnir fjórtán parían í þinginu með aðeins hundrað prósent laun þetta er forseti með einu orði algjörlega út í hött fáránlegt við flutningsmenn teljum að launin eigi að vera jöfn það er önnur sýn af tveimur á launamálum hér á alþingi við teljum að hversu mönnum hefur gengið í kosningum séu menn hér komnir á jafnréttisgrunni séu fulltrúar kjósenda sinna allrar þjóðarinnar í sjálfu sér málstaðar síns og liðsmenn íslendinga og eigi þess vegna að umgangast hér á jafnréttisgrundvelli líka hvað launamálin snertir önnur sýn er auðvitað sú og hana virði ég fullkomlega að hér eigi hlutirnir að vera eins og víða í samfélaginu að laun manna fari eftir álaginu eftir mannaforráðum eftir tímalengd eftir dugnaði eftir menntun eftir hæfileikum með einhverjum hætti og þá spyr maður auðvitað bíddu eru einu forsendurnar þær hvort menn eru einhvers staðar formenn eða varaformenn er ekki eðlilegt að fyrsti þingmaður í kjördæmi til dæmis fái þá eitthvert álag er ekki eðlilegt að forustumaður stjórnarandstöðuflokks í nefnd fái álag er ekki eðlilegt að þeir sem mæta best á nefndarfundi af því að nú er verið að tiltaka það og skrá það sérstaklega ástæður og mætingu og nákvæmar mínútur að þeir fái sérstakan bónus fyrir að hafa mætt vel á nefndarfundi eða kannski að taka upp annan bónus sem væri þá annað hvort að menn fengju þá sérstakan bónus

þetta má teygja og toga endalaust og í raun og veru út í það fáránlega og samt er engin skipan að mér virði annarri betri eða fullkomlega réttlát í þessu ég held mér því við mína skoðun í þessu að þingmenn eða að undanteknum forsetanum ef til vill að hafa hér jafna stöðu ég er hins vegar ekki að biðja þingheim að taka undir þessa skoðun heldur einungis að fara fram á ásamt meðflutningsmanni mínum að kjararáð verði sett í þessa erfiðu stöðu í staðinn fyrir að þingheimur ákvarði þetta ég held að ég hafi ekki fleiri orð um þetta í bili en legg að lokum til að eftir þessa umræðu verði málinu vísað til efnahags og viðskiptanefndar en á hennar sviði eru málefni